Ich bedanke mich bei den BerichterstatterInnen für ihre hervorragende Arbeit und vor allem Zusammenarbeit in dieser Sache.

Bis dato werden Opfer von Straftaten in jedem EU Land anders behandelt. Daher begrüße ich diese Verordnung und die entsprechenden Änderungsvorschläge.

Jede zweite Frau gibt an, dass sie schon einmal Opfer von Drohungen und Schlägen geworden ist. Der Grundgedanke der Europäischen Union ist es, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen.

Ein gewalttätiger Ehemann oder Partner, Frauen und Kinder sind meistens Opfer.

Diese Verordnung ist ein gutes Gesetz, das die Opfer von Verbrechen und Gewalt in den Mittelpunkt stellt!